forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst nú strax á eftir áður en gengið er til dagskrár og er um þróun kaupmáttar hjá almenningi málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðjón ólafur jónsson hæstvirtur fjármálaráðherra árni m mathiesen verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan hálffjögur og er um meðferðarúrræði fyrir áfengis og vímuefnasjúklinga málshefjandi er háttvirtur þingmaður margrét frímannsdóttir hæstvirtur heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor